Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, ik sluit mij aan bij diegenen die zich zeer bezorgd hebben uitgelaten over de verontrustende incidenten, de chaotische politieke ontwikkelingen en de enorme economische uitdagingen. Ik geloof dat wij, en in het bijzonder, op een zeer consistente en heldere manier duidelijk moeten blijven maken dat bepaalde ontwikkelingen voor ons onaanvaardbaar zijn.

de mensenrechtensituatie zelfs slechter is dan in het Moebarak tijdperk. En dat kan uiteraard niet. U heeft zeer terecht benadrukt dat democratie veel meer is dan naar de stembus kunnen gaan. En ik vraag u dat consequent te herhalen.

Egypte zal niet stabiel worden indien er geen hoop en perspectief gegeven kan worden aan de modale Egyptenaren.